Libyen ist das Paradebeispiel für die gescheiterte europäische Außen und Migrationspolitik. Seit der militärischen Intervention 2011 ist Libyen im Chaos versunken und wurde afrikanisches Tor in die EU.

Wir müssen erstens unsere Zugbrücke hochziehen, wir müssen zweitens die Migranten nach Libyen zurückbringen, welche die EU von dort aus erreichen. An beiden Aufgaben ist die Europäische Union gescheitert.

Und das größte Versagen Die EU schützt ihre Grenzen immer noch nicht selbst. Der Grenzschutz ist an Libyen und nordafrikanische Staaten ausgelagert. Noch immer nach Jahren der Krise gilt Wer es aus dem Mittelmeer schafft, hat einen Freifahrtschein in die Mitgliedstaaten der EU und deren Sozialsysteme.